Meine Damen und Herren des neuen Kollegiums, meine Damen und Herren hier im Plenum und auf der Galerie!

Beispiel Außenpolitik Frau Ashton, Sie sind diejenige, die die gemeinsame Stimme Europas sein sollte und müsste.

Sie sollen dem Rat mutige, konkrete Projekte vorlegen, zum Beispiel für einen europäischen zivilen Katastrophenschutz nach dem Bericht Barnier.